fimmtugasta og sjötta mál mun ég nú lýsa nánar einstökum efnisatriðum með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm og lögum um einkahlutafélög númer hundrað þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu og fjögur snerta tillögurnar eignarhald kynjahlutföll í stjórnum og meðal starfsfólks og framkvæmdastjóra og loks starfandi stjórnarformenn tilgangurinn með eignarhaldsákvæðunum er að auka gagnsæi á eignarhaldi og atkvæðisrétti hluthafa í íslenskum hlutafélögum með aukinni skyldu á stjórnir varðandi upplýsingar um hluthafa hlutafjáreign þeirra og atkvæðisrétt svo og samstæðutengsl sem félag er í með hugtakinu samstæðutengsl er átt við tengsl milli hlutafélags og annars hlutafélags eða einkahlutafélags sem nægja til að fyrrnefnda félagið teljist móðurfélag og hið síðara dótturfélag samanber aðra grein laganna um hlutafélög þykir rétt að styrkja þessi ákvæði í lögum um hlutafélög með því að leggja berum orðum þá skyldu á stjórnina að sjá til þess að hlutaskráin geymi á hverjum tíma réttar upplýsingar um hluthafa hlutafjáreign þeirra og atkvæðisrétt upplýsingar um hluthafa í hlutafélögum hlutafjáreign hvers þeirra og atkvæðisrétt nægja þó ekki einar sér til að tryggja gagnsæi með viðunandi hætti

að upplýsingum í hlutaskrá heldur einnig að stuttri samantekt vegna aðalfunda geta hluthafarnir á grundvelli þessa öðlast meiri rétt til upplýsinga frá stjórn jafnframt er ákvæðunum ætlað að auðvelda aðgang stjórnvalda að viðkomandi upplýsingum gert er ráð fyrir að fjármálaráðuneytið kunni einnig að leggja til breytingar á lögum um ársreikninga númer þrjú tvö þúsund og sex varðandi meiri upplýsingar um eignarhald en þar er að finna nú einkum hvað snertir stærri einkahlutafélög en einnig hlutafélög hvað kynjahlutföll snertir er lagt til að í ákvæðum laganna um hlutafélög og einkahlutafélög varðandi stjórnir verði tekið fram að gætt skuli að kynjahlutföllum og að í tilkynningum til hlutafélagaskrár skuli gefa upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og í stjórn þá er lagt til að í ákvæðum laganna um framkvæmdastjóra verði tekið fram að sömuleiðis skuli gætt að kynjahlutföllum við ráðningu þeirra og að í tilkynningum til hlutafélagaskrár skuli gefa upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal framkvæmdastjóra er lögð ríkari upplýsingaskylda á félögin um kynjahlutföll í stjórnum og meðal framkvæmdastjóra svo og starfsmanna almennt en gildandi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla númer tíu tvö þúsund og átta gera ráð fyrir markmiðið er að stuðla að jafnari hlutföllum kvenna og karla í áhrifastöðum í félögunum með auknu gagnsæi og greiðari aðgangi að upplýsingum um kynjahlutföll vil ég bæta við að í fyrstu málsgrein sextugustu og þriðju grein laga um hlutafélög komu inn árið tvö þúsund og sex ákvæði þess efnis að við kjör í stjórn opinbers hlutafélags skuli tryggt að í stjórninni sitji sem næst jafnmargar konur og karlar með núverandi ákvæðum frumvarpsins er gert ráð fyrir að einnig skuli gæta að kynjahlutföllum í stjórnum annarra hlutafélaga en opinberra hlutafélaga sem eru mjög fá svo og í einkahlutafélögum sviðið er því víðtækara og nánari ákvæði sett svo sem ég hef rakið með upplýsingum um skipan stjórna má segja að upplýsingagjöf um kynjahlutföll sé þegar lögbundin með vissum hætti en nýjungin sem felst í frumvarpinu er sú að framvegis verði félögum skylt að upplýsa um kynjahlutföllin sérstaklega það er tölulega auk þess er gert ráð fyrir að hlutafélögum verði framvegis skylt að upplýsa um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna eftir stöðu þeirra samkvæmt skipulagi félags gert er ráð fyrir nýjum ákvæðum um starfandi stjórnarformenn í hlutafélögum á grundvelli álits nefndar um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis frá september tvö þúsund og fjögur lagt er til að stjórnarformanni hlutafélags sé ekki heimilt að taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem falla undir

formaður viðskiptalífsnefndar en aðrir í nefndinni sem stóðu að tillögugerð um starfandi stjórnarformenn voru guðrún helga brynleifsdóttir hdl og rekstrarhagfræðingur illugi gunnarsson aðstoðarmaður forsætisráðherra orri hauksson framkvæmdastjóri páll magnússon aðstoðarmaður iðnaðar og viðskiptaráðherra og stefán svavarsson löggiltur endurskoðandi þórdís sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnendaskóla háskólans í reykjavík skilaði sératkvæði og taldi ekki rétt að festa slíkt ákvæði í lög ég tel þó rétt að taka nú upp ákvæði um starfandi stjórnarformenn þau rök eru ekki talin fullnægjandi að slík ákvæði yrðu til þess að sífelld gagnrýni væri uppi um að stjórnarformenn ákveðinna félaga störfuðu á gráu svæði eða brytu lög og að slíkt gæti spillt fyrir félögunum meðal annars erlendis getur allt eins spillt fyrir félögum að störf starfandi stjórnarformanna líkjast oft í reynd mjög störfum framkvæmdastjóra en bann er í lögum um hlutafélög við því að framkvæmdastjóra megi kjósa sem stjórnarformann stjórnarformenn félaga gegna mikilvægu hlutverki innan stjórna enda sjá þeir meðal annars um að boða til stjórnarfunda og stýra þeim ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra í fyrstu málsgrein sjötugustu grein laga um hlutafélög er lagt bann við því að framkvæmdastjóri félags verði kosinn stjórnarformaður í því nokkuð er hins vegar um það hérlendis að stjórnarformenn séu jafnframt meðal æðstu stjórnenda hjá viðkomandi félagi og sinni daglegum störfum fyrir það í slíkum tilvikum eru þeir ekki titlaðir sem framkvæmdastjórar heldur hefur myndast sú venja að tala um þá sem starfandi stjórnarformenn störf starfandi stjórnarformanna líkjast oft í reynd mjög störfum framkvæmdastjóra og hlýtur fyrirkomulagið að orka nokkuð tvímælis í ljósi fyrrnefnds ákvæðis um að ekki megi kjósa framkvæmdastjóra sem stjórnarformann í þeim

þannig að sá síðarnefndi sér um málefni sem lúta að daglegum rekstri en stjórnarformaðurinn sinnir öðrum verkefnum til dæmis stefnumótun meiri háttar samningum og svo framvegis álitamál getur verið hvort slík verk falli undir eðlilegt verksvið stjórnarformanns enda hefur félagsstjórnin sem heild nokkurt hlutverk við stefnumótun og þarf að gefa framkvæmdastjóra heimild til ráðstafana sem teljast óvenjulegar eða mikils háttar ekkert er þó því til fyrirstöðu að ná fram sambærilegri verkaskiptingu án starfandi stjórnarformanns með því til dæmis að hafa tvo eða fleiri framkvæmdastjóra og skipta með þeim verkum með slíku fyrirkomulagi ætti félagsstjórn að vera í eðlilegri stöðu til að hafa eftirlit með framkvæmdastjórn það er almennt ekki talið æskilegt að stjórnarformenn séu í reynd hluti af framkvæmdastjórn félags enda er eitt af hlutverkum stjórnarformanns að stýra eftirliti félagsstjórnar með félaginu það er því hætta á hagsmunaárekstrum ef stjórnarformaður er jafnframt starfsmaður félagsins þar sem hann er þá í raun að stjórna eftirliti með sjálfum sér miðar ákvæðið að því að minnka líkur á slíkum hagsmunaárekstrum nefna má að svipað ákvæði hefur verið að finna í fimmtugasta og fyrstu grein danskra hlutafélagalaga en þar á ákvæðið aðeins við um stjórnarformenn í félögum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði þá er

breytingu samkvæmt sjöttu greinar frumvarpsins á nítugasta og fyrstu grein laga um hlutafélög er miðað að því að styrkja rétt hluthafa til að kynna sér málefni félagsins með því að skylda stjórn til að veita upplýsingar um hlutafjáreign einstakra hluthafa og atkvæðisrétt þeirra en í nítugasta og fyrstu grein er nú þegar vikið að upplýsingaskyldu um samband félagsins við félög innan sömu samstæðu gert er ráð fyrir gildistöku frumvarpsins án sérstaks aðlögunartíma en hugsanlega þarf að athuga betur í nefnd hvort veita þurfi aðlögunartíma varðandi starfandi stjórnarformenn þannig að ákvæði þar að lútandi kæmu til framkvæmda án erfiðleika fyrir hlutafélög sem þegar hafa haldið aðalfund eða gera það skömmu eftir gildistöku laganna að mati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins verður ekki séð að frumvarpið muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum hæstvirti forseti ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til viðskiptanefndar